Lieber Kollege, du hast gerade aufgezählt, wer jetzt alles außer Google noch gegen die Reform ist. Die Justizministerin und Spitzenkandidatin der deutschen Sozialdemokratie, Frau Barley, hast du jetzt in der Aufzählung vergessen.

Sie hat ja im Rat dafür gestimmt, und jetzt ruft sie überall auf den SPD Veranstaltungen Haltet den Dieb, wir müssen dagegen stimmen!